Dzisiaj wypowiadają się tutaj głównie członkowie Komisji Prawnej naszego Parlamentu, bo to jest taka właśnie rozmowa o poważnych, prawniczych sprawach i tak należy podejść do tych propozycji, które przedkłada Luigi Berlinguer w swoim znakomitym sprawozdaniu.

Natomiast nie mogę zgodzić się z tym, co Pan proponuje, Panie Komisarzu, że Komisja w tej chwili będzie przeprowadzała analizę wpływu, analizę kosztów, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, że funkcjonują różnego rodzaju kodeksy dobrych praktyk, że istnieją pewnego rodzaju procedury administracyjne.

My doskonale wiemy, jak źle funkcjonująca administracja, która daje sobie maksimum uprawnień, natomiast obywatela traktuje jakoś tam zupełnie z boku jako niepotrzebną istotę, może psuć człowiekowi życie. Zmiana jakościowa, która w naszych krajach miała miejsce, polega między innymi na tym, że te praktyki zostały zmienione. To, o czym Pan mówi, funkcjonuje oczywiście w instytucjach Unii Europejskiej, tylko te instytucje w relacji do obywatela mają też już dzisiaj inną funkcję. Bardzo często te relacje stają się bezpośrednie, a zatem obywatel musi mieć łatwość funkcjonowania, czytelność funkcjonowania, przejrzyste i dobre procedury postępowania administracyjnego. Po to potrzebne są te zmiany, nad którymi zespół pod kierownictwem Luigiego Berlinguera przez tyle czasu pracował. I dlatego jednomyślnie Komisja Prawna przyjęła ten projekt sprawozdania, i dlatego przedkładamy Komisji Europejskiej propozycje z prośbą, aby przedłożyła propozycję legislacyjną jak najszybciej. To, o czym wspomniała Evelyn Regner to jest Rok Obywateli. My musimy dać obywatelom lepszą administrację, sprawniejszą, bardziej czytelną, nie po to, by była ona rozumiana jako coś bardzo zagmatwanego, jak coś komuś zupełnie niepotrzebnego. My chcemy, aby Unia funkcjonowała lepiej i dla obywateli, ale jednocześnie również dla tych, którzy są w niej zatrudnieni. Zatem jako organizacja międzynarodowa zobligowani jesteśmy do tego, aby te procedury były czyste, klarowne i dobre dla nas wszystkich.